Panie Przewodniczący! Już na wstępie odnotowuję pewną satysfakcję. Można powiedzieć, że nadążamy za technologiami, za zmianami cywilizacyjnymi. Druk 3D to nowość, może nie taka z ostatnich tygodni, ale fakt, że rozpatrzyliśmy to sprawozdanie i że komisja JURI była do tej nowości przygotowana, to pewnego rodzaju postęp. Zwrócę uwagę tylko na jeden element aby przewidywać problemy związane z naruszeniem własności intelektualnej, z drukowaniem 3D oczywiście, komisja musi być przygotowana do przyjęcia nowego prawodawstwa i dostosowania obowiązujących przepisów do konkretnych, podkreślam, konkretnych przypadków druku.

Własności Intelektualnej oraz odpowiednie orzecznictwo sądów Unii Europejskiej i państw członkowskich, bo ono już jest.